Per chiarire, a norma dell'articolo 184 bis, i richiami al regolamento sono possibili in qualsiasi momento e hanno sempre la precedenza su qualsiasi altro tipo di mozione e su qualsiasi altro tipo di richiesta di intervento. Chiaramente ci sono alcuni colleghi che alle volte forzano un po' il regolamento e intervengono per richiami del regolamento che non sono strettamente afferenti a una violazione di una regola di procedura. Io cerco di essere bilanciato e, come ha visto, quando ho visto che c'era un'eccedenza di interventi li ho fatti posticipare proprio per non turbare la procedura di voto.